alveg sjálfsagt að upplýsa bjarna harðarson háttvirtan þingmann sem og aðra sem eru hér í þingsal og þá sem hlusta á að ég var í alþýðuflokknum þegar en það skiptir bara akkúrat engu máli í þessu helmingaskiptaregla framsóknarflokksins sem þeir eru að reyna að þvo af sér bjarni harðarson háttvirtur þingmaður og fleiri í framsókn það stendur enn og aftur upp á þá að svara fyrir það þeir lögðu grunninn að þessum ófarnaði sem þjóðin situr í í dag og bera ábyrgð á henni þeir losna ekki undan því þeirra ábyrgð er mikil þeir voru tólf ár í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum og tóku þátt í